Jogászként erős meggyőződésem, hogy a jogsértéseknek jogkövetkezményük kell hogy legyen. Úgy látszik, hogy vannak olyan típusú jogsértések Európa és az európai uniós állampolgárok, vállalkozások, társaságok sérelmére, amelyeknek következetesen nincsen semmiféle jogkövetkezményük.

2001. szeptember 11 i események előtt adott ki az Európai Parlament, az Európai Unió, arról, hogy az Egyesült Államok tömeges megfigyeléseket folytatott, egyebek mellett európai állampolgárok sérelmére.

Unió területére hoztak, itteni kormányokkal szövetkezve és itt folytatták gyakorlatilag a kínzásukat. Van valami jogkövetkezmény? semmi az égvilágon, Edward Snowden az élete kockáztatásával kiszivárogtatta, nyilvánosságra hozta, hogy többek között a SWIFT egyezmény súlyos megsértésével Amerika illegális úton a legbizalmasabb banki adatait, pénzügyi adatait szerzi be európai uniós állampolgároknak. Minden jel arra mutat, hogy semmi jogkövetkezmény nem lesz. Több mint negyedéve tudjuk ezeket a dolgokat.